Señor presidente, señor comisario Stylianides, con enormes dificultades y forzada por la dramática posición adoptada en el cambio de guardia de la Casa Blanca por los Estados Unidos, la Unión Europea ha hecho lo correcto, sosteniendo diplomáticamente el acuerdo nuclear con Irán, del que forman parte Estados miembros de la Unión Europea. Pero, al mismo tiempo, tiene que redoblar sus esfuerzos diplomáticos para dar la cara por los ciudadanos europeos con doble nacionalidad —tres británicos, dos suecos, un austriaco— que están padeciendo ese infierno en Irán condenados en juicios secretos sin asistencia consular, sin asistencia médica, sin la asistencia ni la presencia de las organizaciones no gubernamentales que podrían estar prestando ayuda, ignorando por completo la vinculación de la Convención de Viena, Derecho internacional en lo relativo a la situación de los presos. La Unión Europea tiene que garantizar diplomáticamente la liberación de los ciudadanos europeos con doble nacionalidad. Esa tiene que ser la contrapartida de la política firme que está sosteniendo, incluidas la denegación de visados y restricciones a Irán adoptadas el pasado 12 de abril.